Hvala lepa. Gospod premier, jaz upam, da so vaše številke točne, kajti slovenski mediji objavljajo vse mogoče. Tako je Delo desetega dvanajstega napisalo, da je delež državljanov tretjih držav okrog štiri procente, isti dan, desetega dvanajstega so na POPTV-ju rekli, da je v Sloveniji sto štiriinštirideset tisoč tujcev. Glede na podatke How iz life in Slovenia, ki je ... To je uradna publikacija OECD-ja, piše, da je, da živi v Sloveniji sedemnajst odstotkov ljudi, ki so bili rojeni drugje, izven Slovenije, kar pomeni okrog tristo štirideset tisoč ljudi in, portal Združenih narodov, in sicer Migration data portal, pa govori in piše, to je včeraj pobrano dol, da je v Sloveniji dvesto štiriinštirideset tisoč osemsto tisoč migrantov. Zdaj ... Ali naša država ne ve, kaj se dogaja? Ali naša policija nima pravih podatkov? Za socialne službe tako ali tako vemo, da so njihovi podatki zelo čudni, nekonsistentni. In, glede na to, da se v evidencah ne vodi sorodstvena razmerja, je vse skupaj zelo čudno. Tako da mene zanima, a namerava naša vlada pripraviti kakšne ukrepe za zajezitev tega, bi rekel, kar kriminalnega toka vseh mogočih ljudi, ki prihajajo k nam. Mislim, da bi bilo to nujno potrebno in, da je skrajni čas, da se to naredi.